Señora presidenta, la transición energética también es una cuestión de justicia y reparto entre los países del Norte y los países del Sur. Y es una pena que este informe, bastante débil, no lo haya tenido mucho en cuenta. En línea con el Acuerdo de París, la Unión Europea habría podido convertir su régimen de comercio de derechos de emisión en un instrumento potente para el clima y la solidaridad. Algunas ideas para el futuro que la mitad de los ingresos de la subasta se asignen a la lucha climática en los países vulnerables que el sector de la aviación contribuya al objetivo climático para 2030 al mismo nivel que los otros sectores y que esos ingresos vayan a la lucha climática en los países vulnerables que el transporte marítimo internacional contribuya en función de las emisiones generadas en, hacia o desde los puertos europeos

La transición energética en Europa no se puede hacer a costa de los demás, sino en solidaridad con los demás.